forseti vill geta þess að tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst klukkan ellefu og er um stöðu dreif og fjarnáms hin síðari hefst klukkan þrettán þrjátíu að loknu matarhléi og er um fjárhagsstöðu dómstóla málshefjandi er háttvirtir þingmenn ólöf nordal dómsmálaráðherra ragna árnadóttir verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein